Bien évidemment, il n'est pas question de compléter cette tour de Babel qui est déjà fort complexe il suffit de voir le nombre d'interprètes qui est encore là ce soir. On précise bien que le Bureau du Parlement peut décider que des pétitions et des correspondances avec les pétitionnaires seront rédigées dans d'autres langues utilisées dans un État.

Eh bien, nous avons défini un arbitre puisque la commission des pétitions ne pourra pas s'autosaisir ni aller contre un rapport d'initiative d'une commission compétente, tant que la Conférence des présidents ne le permettra pas.

Je crois qu'avec ces précisions, nous pouvons conclure, Monsieur le Président. J'ai attendu près de vingt ans pour avoir le droit de parler six minutes en plénière. Mais devant un tel auditoire, ce fut vraiment un plaisir.